Ich bin froh, dass alle drei anwesend sind und dass wir heute auch zu einer solch prominenten Zeit die Möglichkeit haben, dieses wichtige Thema zu debattieren. Ich habe manchmal das Gefühl, dass dieses Thema bei der ganzen Debatte um wirtschaftlich wichtige und große Herausforderungen manchmal untergeht, denn wir haben weltweit einen massiven Verlust von Artenvielfalt zu verzeichnen. Es gibt nur eine Möglichkeit, diesem Trend entgegenzutreten, indem nämlich international dort Beschlüsse gefasst und Arten geschützt werden.

Ganz genau sind es Hammerhaie, aber auch die illegale Jagd auf Elefanten ist massiv in die Höhe geschnellt. Wir als Parlament möchten gerne, dass die 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union hier bei der CoP16 wirklich mit einer Zunge sprechen und dass wir dort stark auftreten, dass wir diesem Treiben und diesem Trend hin zum Verlust von Artenvielfalt, aber auch dem Handel

Aber wir haben die Bitte vonseiten des Umweltausschusses, dass gerade hier Allgemeininteresse und Artenvielfalt Vorrang vor wirtschaftlichen Interessen haben. Das ist die allgemeine Bitte, die ich heute nochmals zum Ausdruck bringen möchte, dass Sie als Rat, aber auch als Kommission diese Linie so, wie wir sie in der Entschließung auf den Weg gebracht haben, in Bangkok vertreten, dass wirklich etwas Gutes dabei herauskommt und die besagten Tierarten ich habe nur einige angesprochen,

Aber CITES muss immer wieder angepasst werden an die Herausforderungen, an die Gegebenheiten, denen wir uns gerade stellen müssen.